mikilvægu frelsi til að kaupa okkur smá öryggi ég tek alveg undir með háttvirtum þingmanni róberti marshall þetta er alveg rétt sem þú varst að segja hæstvirtur utanríkisráðherra talaði um áðan að hryðjuverk væri bara partur af raunveruleikanum sem við lifum við í dag þetta

í því hversu lengi getum við leyft okkur að festast í þeirri hugmyndafræði að við getum bara útrýmt þessari ógn með valdi með stríði með hverri sprengju hverri byssukúlu erum við að búa til nýja óvini hvar endar þetta hvenær endar þetta þetta minnir mig á söguna um gamla manninn sem talaði við barnabörnin sín um hvíta og svarta úlfinn sem búa innan í okkur öllum og eru stanslaust að berjast svarti úlfurinn táknar hræðslu reiði afbrýðisemi og græðgi meðan sá hvíti táknar frið ást von hugrekki og samúð